frú forseti ég þakka hæstvirtum ráðherra mennta og menningarmála fyrir þessa ágætu og fróðlegu yfirferð yfir stöðu safnanna auðvitað tæpti hún á því hæstvirtur ráðherra í lokin skýrslu ríkisendurskoðunar um náttúruminjasafn ég held hún hafi nálgast það ráðherrann hæstvirtur hafi nálgast það mjög skynsamlega það er engin ástæða til annars en fara mjög vandlega yfir þá niðurstöðu og setja samráðsferli í gang af því tagi sem nefnt var hér áðan það er langbesta leiðin til að

þessu náttúruminjasafni sem við þurfum svo sannarlega að taka höndum saman og koma til betri vegar staðan er bara eins og hún er og það liggur fyrir úttekt á því þeim bakgrunni það skynsamlegasta sem við getum gert er að taka það saman í góðri samvinnu þingnefndar og ráðuneytis og vinna út frá því og skila því fa okkur fyrir haustið þannig að það komi inn til viðmiðunar inn í fjárlagagerðina sem fer þá á sinn hefðbundna endasprett þegar hæstvirtur fjármálaráðherra mun væntanlega mæla fyrir því nú samkvæmt nýju reglunum um miðjan september þannig að ég fagna þessari afstöðu ráðherrans mjög innilega tel hún hafi tekið mjög vel á þessu máli og leggi hér upp mjög skynsamlegan farveg eins og nefnt var verður þetta rætt sérstaklega hérna síðar rétt aðeins um söfnin sem er kærkomið að ræða hér og verðskuldar svo sannarlega sérstaka umræðu hérna í þinginu af því söfnin og sá mannauður og sú mikla menning sem þar er haldið utan um

að það sé gætt alveg sérstaklega að því núna þegar allt er til endurskoðunar þessum fjármunum sem hefur verið varið af hinu opinbera mjög oft í gegnum fjárlaganefndina af safnliðina til stofnstyrkja til hinna smærri safna hringinn í kringum ísland eru fjárfestingar sem hefur verið afskaplega vel varið þau söfn sem alþingi hefur og menntamálaráðuneyti hafa staðið að því að styðja við bakið á uppbyggingu á síðustu árum blómstra hérna hringinn í kringum ísland er hægt að nefna svo mörg dæmi af þessum eins og ég segi smærri staðbundnu söfnum fyrir utan stóru söfnin hér á höfuðborgarsvæðinu það má nefna söfn sem er mikill sómi að og er um leið ekki bara verið að taka utan um söguna og menninguna íslandssöguna alla frá landnámi heldur eru þetta jafnframt og um leið grundvöllur ferðaþjónustunnar grundvöllur þess að ferðaþjónustan blómstri og dafni hringinn í kringum ísland er öflugt safnastarf aðgengi að öflugri menningarferð og þjónustu sem kemur sterkast saman í söfnunum við þekkjum það að þetta er meira og minna byggt af hugsjónafólki út um allt land sem fer af stað í þetta af miklu

fengið stuðning frá ríkisvaldinu hér í gegnum ráðuneyti og fjárlaganefndina til að koma sínum hugsjónum í framkvæmd og verk þannig að upp hafa risið söfn eins og við sjáum á skógum þórbergssetrið á hala í suðursveit sem er alveg einstakt safn þar sem einstaklingar tak sig til og reisa safn utan um verk eins merkasta rithöfundar okkar samtíma þórbergs þórðarsonar og starfrækja jafnframt því ferðaþjónustu matsölu og gistingu og svo framvegis meiri háttar starfsemi byggt upp af mikilli hugsjón fyrir því að koma upp safni utan um verk þessa mikla rithöfundar sem betur fer hefur alþingi staðið ágætlega á bak við þessa uppbyggingu svona mætti nefna mörg önnur söfn vatnasafnið í stykkishólmi jöklasafnið á hornafirði listasöfnin staðbundnu sem mörg hver eru mjög öflug eins og listasafn árnesinga í hveragerði svona mætti lengi lengi telja með sama hætti hefur verið tekið utan um íslendingasögurnar eins og njálusetrið á hvolsvelli allt er þetta starfsemi sem er afskaplega vel heppnuð og hefur skipt miklu máli fyrir menningar og atvinnulíf á tilteknum svæðum og eins og ég sagði á þeirri atvinnugrein sem er nú á hvað mestu flugi á íslandi núna sem er ferðaþjónustuna mun ekkert gera annað en vaxa og dafna á næstu árum þá skiptir þessi öfluga safnastarfsemi út um allt ísland algjöru meginmáli það er mikilvægt að halda þessu til haga núna þegar við erum að ræða um stöðu safnamála við skulum ekki bara tala um stóru höfuðsöfnin hér jafn mikilvæg og vel heppnuð og þau eru þjóðminjasafninu er mjög vel fyrir komið og er mikill sómi að því hvernig var staðið að því að koma því fyrir eins og nú háttar um ég held að almennt á síðustu árum hafi verið staðið vel á bak við safnamálin á íslandi þó auðvitað megi alltaf eitthvað betur fara eins og kemur í ljós með náttúruminjasafnið það er bara löng saga á bak við það við skulum bara draga það saman í einn brennipunkt og ákveða að stíga skref til að bæta úr því við eigum að halda áfram ég hef velt því fyrir mér núna þegar fjárlaganefnd hefur breytt sínum verkferlum með safnliðina þau eru vistuð í svæðasamböndunum og ráðuneytunum við erum fljótlega að fá stöðumat á því hvernig til hefur tekist af því stofnstyrkirnir til þriggja ára eins og hefðin var hvað varðar söfnin út úr fjárlaganefnd á safnliðina hafa legið því til grundvallar að mörg þessara safna sem ég nefndi áðan og tugir annarra út um allt ísland hafa orðið til það veit háttvirtur þingmaður þorgerður katrín gunnarsdóttir fyrrverandi menntamálaráðherra sem mun tala hérna á eftir mér nauðaþekkir þessa sómasögu íslenskra safna við þurfum að gæta okkar á því núna í breyttu fyrirkomulagi að það verði ekkert gefið eftir í því að styðja við bæði stofnun safnanna og starfsemi þeirra áfram í mörgum tilfellum þegar það